Herr Präsident! Es ist klar, wir möchten alle einen gemeinsamen Binnenmarkt, und der hat uns in der Europäischen Union auch viele Vorteile gebracht.

Genau da schlagen auch zwei Seelen in meiner Brust, denn das eine darf das andere natürlich nicht ausschließen.

Umsatzsteuer haben wir ja noch die Besonderheit des ermäßigten Steuersatzes, der in der Europäischen Union durchaus unterschiedlich interpretiert wird.

Vor allen Dingen geht es auch darum, dass die Abrechenbarkeit sehr schwierig wird. Ich bin froh, dass wir uns mit diesem Entschließungsantrag dem Problem widmen und mithelfen wollen, dass zugunsten unserer Bürgerinnen und Bürger der Gemeinsame Binnenmarkt auch in diesem Sektor funktioniert.